Dennoch ist diese Debatte sehr wichtig, denn es geht um die zentrale Frage der Entwicklung und der Zukunft der Europäischen Union. Kann es wirtschaftliche Stabilität ohne soziale Stabilität und ohne demokratische Legitimität geben?

Ich bin froh, dass im Ausschuss eine Mehrheit für eine Position gestimmt hat, die auch in den ECON Bericht Eingang gefunden hat. Diese Position lautet, dass die Institutionen der EU in all ihrem Handeln an EU Recht gebunden sind. Das EU Recht ist kein LEGO Bausteinkasten, aus dem man sich nimmt, was gerade gefällt. Das EU Recht umfasst auch die Grundrechtecharta, die immer und jederzeit gilt und aus der sich auch ableitet, dass die Finanzstabilität nie die soziale Stabilität, das in den Mitgliedstaaten umgesetzte Sozialmodell und die sozialen Rechte der Menschen unterminieren darf. Das sollte Standard aller Handelnden in der EU sein, der Mitgliedstaaten und ihrer nationalen und europäischen Abgeordneten, aber auch der EU Institutionen, und das unabhängig davon, ob sie über wirtschaftspolitische Regelungen oder über Hilfe für die Ukraine entscheiden.